Domnule președinte, stimate coleg, v aș întreba un lucru foarte clar. Sunteți conștient de faptul că legislația adoptată în Austria încalcă regulamentele europene?